De industrie heeft het niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten moeilijk.

Dat is niet zomaar iets.